herra forseti mál það sem ég vil hér brydda upp á getur kannski ekki talist stórpólitískt í þeim skilningi en það er afar brýnt fyrir okkar atvinnuuppbyggingu sem á suðurlandi búum en þannig er að þar hefur nú eitt af fyrirtækjum eitt af þeim blómlegustu vaxtarsprotum okkar er vatnsverksmiðja sem er í uppbyggingu í landi hlíðarenda í ölfusi sem stendur við gamla krýsuvíkurveginn árið tvö þúsund og sex vakti bæjarstjóri sveitarfélagsins ölfuss máls á því við fjárlaganefnd og samgönguráðuneyti að hér þyrfti mjög verulegar vegabætur til þess að mæta þessari miklu starfsemi það er verið að tala um þrjátíu til fjörutíu manna vinnustað á þessum stað það er verið að tala um sjö þúsund fermetra hús sem er þar í byggingu núna en vegurinn sem liggur þangað niður eftir er gamall troðningur gamli krýsuvíkurvegurinn sem sögufróðir menn á íslandi muna eftir þegar lagður var og þótti samgöngubót þá en telst nú ekki beint nútímalegur í dag og hefur algjörlega látið undan þeirri miklu þungaumferð sem er um hann núna á þessum stutta spotta vegna byggingar verksmiðjunnar þess vegna bíða nú sveitarstjórnarmenn og athafnamenn í ölfusi í ofvæni eftir svörum um það hvort og hvenær verði ráðist í vegabætur á þessum stað og sannast sagna þá getur það í rauninni haft mjög alvarleg áhrif fyrir þessa uppbyggingu og fyrir þessa starfsemi ef ekki fæst hér nýr og betri vegur strax í sumar við erum að tala hér um verulegan kostnað það skal alveg játað það er talið að þetta kosti um hundrað milljónir króna en fjárhagslegu hagsmunirnir af því að þessi verksmiðja sem er útflutningsfyrirtæki á vatni og hefur þegar gert mjög glæsilega samninga erlendis um sölu að hún komist á legg og dafni eru enn meiri en svo að það megi láta þetta reka á reiðanum þessi vegur væri vissulega líka mikil samgöngubót fyrir byggðina sem þarna er og það er veruleg starfsemi núna í hinum gamla hlíðardalsskóla þar sem starfar meðal annars iðnfyrirtæki þannig að þarna erum við að tala um veg sem snertir atvinnu nokkurra tuga einstaklinga en gjaldeyrissköpun mjög veruleg það er auðvitað alveg óviðunandi fyrir það sveitafólk sem býr á þessum stað einnig að þurfa að þola það að vegurinn sé nú á vormánuðum troðinn algjörlega niður vegna þessara þungaflutninga án þess að nokkuð sé að gert ég óska því eftir svörum samgönguráðherra um það með hvaða hætti við megum búast við að hér verði leyst úr og treysti því að